stjórnmálamenn eru stundum sakaðir um skammtímahugsun að hagsmunir augnabliksins ráði meira um gjörðir þeirra en hagsmunir almennings til lengri tíma þetta er kunnugt stef í opinberri umræðu sem og sú krafa almennings að langtímasjónarmið séu höfð að leiðarljósi

meðal annars það að stjórnmálamenn geta ekki lengur hunsað eðlilega kröfu íslensks almennings um að við höfum langtímasjónarmið að leiðarljósi í öllum okkar störfum kröfu um að við höfum sjálfbæra þróun að leiðarljósi í öllum okkar störfum sú hefur því miður ekki orðið raunin á þessu kjörtímabili fái núverandi ríkisstjórn hefur lagt ofurkapp á að snúa öllu því við sem sú síðasta gerði án sérstakrar hugsunar um langtímasjónarmið ef síðasta ríkisstjórn gerði eitthvað hlýtur það að vera vont svo rammt kemur að þessu að ekki mátti heyra annað á hæstvirtum forsætisráðherra sem hér talaði áðan að íslenskt tímatal hafði í raun hafist þegar ríkisstjórn hans tók við því var ginnungagap vorið tvö þúsund og þrettán en síðan þá hefur allt gengið vel ef marka má hæstvirtan ráðherra ég held satt að segja að margir séu orðnir leiðir á því þegar stjórnmálamenn sama hvar í flokki þeir standa tala eins og þeir séu upphaf og endir alls og kannski er það skýringin á bágu gengi sitjandi ríkisstjórnar sem og flestra flokka í stjórnarandstöðunni við hljótum flest að geta viðurkennt að frá hruni hafa flestir lagst á árarnar við að byggja hér upp efnahag og samfélag líklega hefði það aldrei tekist nema vegna þessa samstillta átaks það er slík samstaða sem skilar árangri en ekki þau kollsteypustjórnmál sem hæstvirtur forsætisráðherra virðist aðhyllast kæru landsmenn ég heimsótti eitt af fámennustu sveitarfélögum landsins árneshrepp á ströndum nú á dögunum á heimsótti ég fimm starfsskóla þar sem nemendur sögðu mér frá hugðarefnum sínum einn nemandi á unglingsaldri dró fram gamla útgáfu af íslendingasögunum úr þröngu bókasafni og sagði mér að hann langaði ekkert meir en að rannsaka íslandssögu og íslenskar bókmenntir síðar meir við eigum öll okkar drauma og okkar væntingar sonur minn sagði mér um daginn að hann langaði ekkert meira en að verða ráðuneytisstarfsmaður þegar hann yrði stór ég sjálf samkvæmt bókinni bekkurinn frá árinu nítján hundruð áttatíu og fjögur ætlaði að verða poppstjarna en til vara ætlaði ég að verða skurðlæknir hvorugur draumurinn hefur ræst en það var þó ekki vegna þess að ég fengi ekki tækifæri því nú á dögum horfum við daglega á börn og fullorðna sem ekki fá tækifæri til að láta drauma sína rætast það er enginn munur á börnunum í reykjavík í árneshreppi hér á landi þau langar að lifa og gleðjast og þroskast en tækifærin eru ekki þau sömu nægur er aðstöðumunurinn milli reykjavíkur og árneshrepps þar sem íbúar eru oft innilokaðir heilu mánuðina vegna lokaðra vega og illrar veðráttu mikill er munurinn á tækifærum í reykjavík þar sem sum börn hafa efni á því að stunda tónlistarnám eða íþróttir og aðrar tómstundir sum börn vita hvar þau munu búa næstu mánuði önnur búa við þær aðstæður að fjölskyldan nær ekki endum saman um mánaðamót þó engu sé eytt nema í brýnustu nauðsynjar hvað getum við þá sagt um aðstæður barnanna sem nú hafa flúið heimaland sitt sýrland sem leggja af stað yfir miðjarðarhafið á litlum kænum oft í höndum óprúttinna smyglara og komist þau á leiðarenda bíða þeirra oftroðnar flóttamannabúðir fullkomin óvissa sum komast aldrei þangað sumra bíður að drukkna á leiðinni og reka upp í fjöru á sólarströnd eins og allan kurdi sem var þriggja ára kannski dreymdi hann einungis um að geta haldið áfram að vakna á morgnana í faðmi fjölskyldu sinnar og fá að lifa því lífi sem svo mörg okkar ganga að sem vísu og einhverjir kunna að vilja afgreiða þetta mál þannig að það megi ekki einungis hugsa bara um þá sem birtast á fréttamyndum en gleymum því ekki kæru landsmenn að fólkið á þessum myndum er af holdi og blóði veruleiki þess er lýsandi fyrir veruleika margra og við eigum ekki að brynja okkur fyrir slíkum myndum heldur sýna samkennd í verki við megum ekki líta undan ef við viljum í raun og veru að meðbræður okkar fái að láta drauma sína rætast þá verðum við að hugsa stöðu okkar í samfélagi þjóðanna beita okkur fyrir friðsamlegum lausnum hvar sem því verður við komið að reyna að tryggja þannig að sem fæstir þurfi að leggja á flótta því munum það að það leggur enginn á flótta að gamni sínu gleymum því ekki heldur þegar við ræðum stöðuna nú að vesturlönd bera sína ábyrgð á stöðunni nú í mið austurlöndum og sú ábyrgð leggur okkur ríkar skyldur á herðar við getum gert betur og við eigum að taka á móti miklu fleira fólki í neyð staðreyndin er sú að ekki hafa allir tækifæri á því að láta drauma sína rætast við búum við ójöfnuð á þessari jörð ójöfnuð innan okkar litla samfélags milli stétta milli landshluta enn meiri ójöfnuð milli heimshluta en þó um leið og við búum við ójöfnuðinn vitum við að til eru peningar til eru tækifæri tímamótaverki franska hagfræðingsins komast pegiti sem hefur verið mjög til umræðu síðustu missirin lýkur á orðunum allir borgarar ættu að kynna sér peninga hvaða mælikvarði sé nýttur á peninga hvaða staðreyndir tengist peningum sagan sýni okkur að þeir sem eigi peninga bregðist aldrei í því að verja hagsmuni sína að neita að eiga við stöðuna þjóni hins vegar sjaldnast hagsmuni hinna tekjuminni og stöðuna þarf að setja í samhengi ríkasta núll komma eitt prósentið á tuttugu prósent af öllum auði heimsins auðugasta eitt prósent á fimmtíu prósent af öllum auði heimsins ef það á að hafa einhverja merkingu að allir eigi rétt á jöfnum tækifærum ber okkur að grípa til aðgerða til að tryggja þau tækifæri það þarf að endurskoða það hvernig við skiptum þessari köku til þess þarf róttækar aðgerðir og breytta hugsun og við þurfum að átta okkur á því að fjármálakerfið er mannanna verk og lýtur engum náttúrulögmálum kerfið á að þjóna fólkinu en ekki sjálfu sér þess vega þarf breytta hugsun til dæmis hjá ráðandi öflum innan evrópusambandsins sem lagt hafa ofuráherslu á að grikkir borgi sínar skuldir á meira að segja alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur viðurkennt að suma skuldir er ekki hægt að greiða án þess að fórnarkostnaðurinn verði of mikill fyrir fólkið fyrir almenning virðulegi forseti það er tilfinning margra vinstri manna að hægri öflunum hafi verið leyft að stjórna umræðunni um efnahagsmál síðustu þrjá til fjóra áratugi til þess er engin ástæða ef leiðarljós okkar er það að kerfið eigi að þjóna fólkinu en ekki fólkið kerfinu þá breytum við þessari umræðu og ég tel að íslendingar vilji breytingar á þessu sviði og sú krafa endurspeglast ekki síst í kröfunni um lýðræðisumbætur eins og kunnugt er var lögð mikil vinna á síðasta kjörtímabili til að íslendingar gætu fengið nýja stjórnarskrá þeirri vinnu lauk ekki eins og margir vonuðust eftir en ég vona svo sannarlega að á þessu þingi náist samstaða um að auðlindirnar verði sameign þjóðarinnar að það verði samþykkt nýtt umhverfis og náttúruverndarákvæði í stjórnarskrá og að tiltekinn hluti þjóðar og þings geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekin mál sem og að betur verði búið um framsal valdheimilda ríkisins ég tel að verði slík ákvæði samþykkt munum við vinna mikinn áfangasigur þar með er breytingum á stjórnarskrá ekki lokið því okkur ber að vinna samkvæmt þeim vilja þjóðarinnar sem hefur þegar birst í þjóðaratkvæðagreiðslu en við getum unnið að honum í áföngum en það er það sem þarf fremur en að leggja allt málið að veði fyrir árangur sem ekki reynist varanlegur ef ekki næst samstaða um neinar breytingar á þessu kjörtímabili þá ættu línurnar hins vegar að liggja skýrar fyrir næstu kosningar milli þeirra sem vilja fylgja vilja þjóðarinnar í þessum málum og hinna sem leggja allt kapp á að hagga ekki valdajafnvæginu í landinu því stjórnarskrármálið hefur frá upphafi snúist um völd og hver heldur um þau völd góðir íslendingar það vakti athygli mína að hæstvirtur forsætisráðherra minntist ekki á eitt stærsta viðfangsefni samtímans sem eru loftslagsnám hann lét að því liggja að alræmdar hugmyndir um fleiri virkjanir sem sigldu í strand hér í vor snerust um orkuskipti í samgöngum en ekki ný kísilver hæstvirtur ráðherra veit betur og ætti fremur að efna til samstöðu um að við íslendingar nýtum orku okkur okkar til að ísland geti orðið í fararbroddi í loftslagsmálum orðið kolefnishlutlaust land helst fyrir árið tvö þúsund fimmtíu það ætti að vera skilaboð íslendinga á loftslagsráðstefnunni í parís í desember fundur sem kann að ráða úrslitum um framtíð okkar og barnanna okkar því það er svo að draumar barna um allan heim kalla á að við hugsum til lengri tíma en næstu missira þegar við tökum ákvarðanir draumar barna um allan heim kalla á að íslendingar hugsi sig vel um áður en þeir taka ákvarðanir um að taka toll af náttúru landsins með óafturkræfum hætti draumar barna um allan heim kalla á að fólkið í landinu fái meira vald yfir eigin örlögum að við styrkjum beint lýðræði en líka fulltrúalýðræðið þannig að samfélagi okkar sé stjórnað með gagnsæjum og lýðræðislegum hætti og raddir allra heyrist og draumar barna um allan heim kalla á að við þorum að grípa til róttækra aðgerða til að endurskoða skiptingu kökunnar það er ekki sjálfgefið að þeir sem eigi mest fyrir hafi mest tækifæri til að safna sér en meiri auði það eru engin náttúrulögmál á bak við það fyrirkomulag þó að talsmenn óbreytts ástands tali stundum þannig þetta er barnanna verk og mennirnir geta breytt því það er undirstaða lýðræðisins og góðs samfélags að við fjárfestum í menntun rannsóknum og nýsköpun og við eigum að leyfa skólum að þróast að fjölbreytni verði sem mest sem flestir geti nýtt hæfileika sýna til að þroskast og vaxa og verða öflugir borgarar í öflugu samfélagi skólarnir þurfa að endurspegla þær hröðu breytingar sem hafa orðið á samfélaginu en þeir geta líka orðið aflvaki breytinga og það gerist með fjölbreytninni fjárfesting í rannsóknum og nýsköpun mun skila aukinni hagsæld fyrir almenning allan og það er undirstaða samfélagsins að við fjárfestum í innviðum samgöngum og fjarskiptum þannig að óháð búsetu geti sem flestir nýtt hugmyndir og þor til að láta draumana rætast hvort sem það er að byggja upp stað á seyðisfirði eða ferðaþjónustu í djúpavík það á að fjárfesta í heilbrigðisþjónustu þannig að fólk um land allt geti notið öryggis og velferðar umfram allt er okkar auður í fólki og þess vegna á að tryggja öllum grunnframfærslu þar með talið öryrkjum og eldri borgurum sem hafa setið eftir þó þeir hafi allan rétt á sömu tækifærum og aðrir og þar skiptir líka miklu að tryggja gjald á grunnþjónustu á sem flestum sviðum draga úr greiðsluþátttöku almennings þegar kemur að heilbrigðisþjónustu og annarri grunnþjónustu góðir íslendingar með auknum jöfnuði nýrri hugsun í atvinnu og umhverfismálum auknu lýðræði og þeirri skýru sýn að arðurinn arðurinn af auðlindunum okkar arðurinn af eigum okkar eigi heima hjá fólkinu getur framtíðin orðið frábær þá skiptir máli að stjórnmálamenn horfi til lengri tíma miði ekki allt við sjálfa sig og sinn skamma líftíma í langri sögu því það er langtímahugsun sem skilar árangri hvort sem er í knattspyrnu listum eða stjórnmálum